Pour finir, la seule fausse information que nous avons eue massivement en France, ces dernières années, je m'en souviens, c'était sur la Syrie.